Une fois de plus, l'Union européenne est complice de cette montée aux extrêmes en soutenant l'OTAN et ses récents exercices militaires en Ukraine.

Tout cela pour faire de l'Europe un nouveau champ d'affrontement nucléaire Est Ouest. L'Union européenne dit promouvoir la paix, mais encourage en fait la guerre en Europe.